Podpredsednik, hvala. Spoštovane kolegice in kolegi. jaz se bom v prvi vrsti osredotočil na povprečnino za občine. V proračunu za leto dva enaindvajset ni povišanja, sredstev za povprečnine za občine. Ali to pomeni, da bojo ostale te povprečnine na isti ravni kot bojo letos? Kajti zavedati se moramo, da sta Zakon o izvrševanju proračunov in pa proračun povezana. Se pravi, mi lahko sprejmemo v Zakonu o izvrševanju proračuna povišanje, če v proračunu ni zagotovljenih sredstev. In to pomeni, da bi mogli nekje vzeti in dati na povprečnine. In, resno dajem pobudo, da za naslednje leto, za proračun za leto dva enaindvajset povišate zneske na povprečninah za občine, tako da bo bomo sledili tistemu zakonu, ki točno določa, kakšna višina povprečnine bi mogla biti. To je prva stvar. Druga stvar je javna poraba. Ne slepimo se, štiri milijarde dvesto gre za plače različnim državnim inštitucijam, od zavodov, skladov, agencij in še bi lahko našteval, do društev, celo društva imamo, ki so financirana iz proračuna, primer, Društvo za opazovanje ptic ima kar dvaindvajset zaposlenih, to je resen precedent. Ampak očitno pri nas te zadeve, tečejo dobro, s tem da se je treba zavedati, da je večinoma javnih služb v Ljubljani, nekaj tudi na periferiji, skratka, vsi, vse te javne službe so blizu povprečne plače, so plače blizu povprečnih plač, dočim na periferiji so plače bistveno slabše v industriji. Večinoma podjetje dela za, oziroma zaposlenih dela za minimalno plačo, tako da tukaj bo potrebno, v to sem prepričan, racionalizirati javno upravo, jo narediti bolj fleksibilno. Danes smo že slišali, da če hočeš dobiti eno gradbeno dovoljenje ali pa če hočeš prostorski plan občine spremeniti, traja, verjemite mi, tri do štiri leta, zato, ker mora sedemintrideset soglasodajalcev dati pozitivno mnenje k prostorskemu aktu. A vi veste, kakšen zastoj v razvoju neke občine je to, da čaka občina tri, štiri leta, da se soglasodajalci odločijo in dajo svoja soglasja, ker brez teh prostorskega plana pač ne moreš sprejeti. ob tem bi tudi rad rekel, da je, se strinjam, da FURS dela dobro. FURS dela dobro. Vsi mali, ki so zavezanci za plačilo davkov, so pod ingerenco FURS-a in se tega držijo. Problem pa vidim drugje. Fakultete, Univerza v Ljubljani, dodatki, ki si jih izplačujejo profesorji. Imeli smo možnost to videti v, v, v medijih, si izplačujejo, po moji oceni, abnormalne dodatke, ki so javna sredstva, in me zanima, kdo bedi nad to porabo? Jaz moram reči, da je mogoče malo problem te države tudi, da se ne kontrolira, kako se trošijo javna sredstva. Vem, kako je to občinah, nadzorni sveti so, kontrolira se, vedno moraš, pač povedati, za kaj so sredstva, delati v skladu z zakonodajo, na državni ravni ta glomazni aparat tega ne premore. Ne premore. In trošijo se nekontrolirano javna sredstva. In tukaj mislim, da je treba začeti na tem delati in dejansko vzpostaviti neke mehanizme, kontrole, ki bojo kontrolirale to, kam se te sredstva prelivajo. drugače se pa strinjam, da je, v redu, da imamo tako visok proračun. Verjamem, seveda, različni smo si, nekaterim je všeč, drugim ni všeč, eni bi še to, drugi bi še to, ampak to je pač demokratična razprava, v kateri se pač bipolarnost pozna, in tukaj se pač, upoštevajo, kriteriji, ki jih pač žal postavi koalicija. Koalicija je tudi odgovorna za to, nosi maksimalno odgovornost in tukaj, se mi zdi, ta sistem ta pravi, je pa dejstvo, da bi lahko imel še deset milijard, pa bi v končni fazi še zmeraj zahtevali kaj, kar ni v proračunu. Hvala.